Monsieur le Président, Monsieur le Président Barroso, Monsieur le Commissaire Rehn, je pense que vous avez entendu le Président Juncker quand il a dit combien le semestre européen devait devenir un outil politique. Pour cela, l'acte fondateur de la discussion qui est ce que vous avez appelé l'examen annuel de croissance au minimum nous semble t il devra devenir des orientations annuelles de croissance durable. Vous avez l'opportunité de le changer, cette fois ci, avant la présentation du prochain exercice, faites le.

Reconnaissez que, dans l'exercice 2012, ce Parlement européen pourrait faire des propositions d'amendements à cette orientation annuelle de croissance, qui seraient débattues lors du Conseil européen.